Finančná kríza vyvolaná americkým finančným sektorom veľmi rýchlo prerástla do krízy hospodárskej, ktorá sa okamžite premietla aj do všetkých oblastí hospodárskeho života. Jej zákonitým dôsledkom bol rýchly pokles kúpnej sily obyvateľstva, pokles výroby, zvýšenie nezamestnanosti, nižšie fiškálne príjmy a menej peňazí na financovanie verejných rozpočtov. Ak po celom svete klesla výroba, je prirodzené, že s poklesom produkcie musel zákonite klesať aj obrat obchodnej výmeny tovaru. Preto ak sa niekto dneska pýta, ako dosiahnuť stabilitu, či dokonca nárast objemu svetového obchodu, tak, vážení, jedine účinnými opatreniami na zastavenie hospodárskeho prepadu, opatreniami na stabilizáciu ekonomiky a postupným naštartovaním hospodárskeho rastu. Súčasný hospodársky systém je tak previazaný, globalizovaný, že spoliehať sa na limitované umelé intervencie do parciálnych odvetví, ktoré neprodukujú pridanú hodnotu, je, myslím si, zbytočnou ilúziou.